În Laos, o țară aflată sub dictatură militară, liderii mișcării studenților și profesorilor lansate acum un deceniu sunt în continuare în detenție secretă, recentele manifestații pașnice în favoarea respectării drepturilor omului au fost reprimate de poliția secretă, iar comunitatea Hmong continuă să fie supusă persecuțiilor.

Persecuțiile la adresa membrilor comunităților religioase, a minorităților și, în general, a cetățenilor ce nu fac altceva decât să își apere drepturile politice, trebuie să înceteze.